Domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi, este foarte bine că avem un raport din proprie inițiativă a Parlamentului pe acest subiect, este foarte bine că reanalizăm pachetul legislativ privind achizițiile publice. De altfel, în 2014, când a fost modificată directiva, eu am avut nemulțumirile mele și, iată, s a dovedit că am avut dreptate. În primul rând, directiva din 2014, din punctul meu de vedere, este extrem de generală, evazivă și dă voie ca în statele membre să existe o diferență foarte mare din punct de vedere al legislației naționale la achiziții publice. Și acum ne confruntăm cu câteva lucruri foarte mari și nu știu, doamnă comisar, cum le putem rezolva cu noul pachet.

Contestațiile prelungesc foarte mult cheltuirea banilor pe care se presupune că vrem să i cheltuim pentru a avea un efect al investiției respective imediat. Nu există o definiție foarte clară cine poate și când să facă contestație, cum definim persoana interesată, pentru că nu poate un butic să conteste o licitație pentru o infrastructură rutieră. Apoi, prețul cel mai mic s a discutat aici nu se aplică și Comisia a făcut această analiză peste șaizeci la sută din achiziții nu sunt la prețul cel mai mic. Și mai este o problemă cercetarea mai ales cercetarea medicală.